Wij vragen er al jaren naar en we zijn dan ook tevreden dat we de laatste maanden echt vooruitgang zien.

Met de start van de ECB als nieuwe toezichthouder is ook een noodzakelijke eerste voorwaarde vervuld om bankinstellingen rechtstreeks te laten herkapitaliseren vanuit het ESM.

Mede dankzij de constructieve samenwerking met de schaduwrapporteurs hebben wij onze positie in minder dan 10 weken kunnen bepalen en onze uitgangsdoelstellingen volledig kunnen halen.

We krijgen een toezichtsmechanisme dat verplicht is voor eurolidstaten en dat wij heel aantrekkelijk maken voor de toetreding van landen die nog niet tot de euro zijn toegetreden, wat zich onder meer vertaalt in gelijke stemrechten in de Raad van bankentoezicht en een aantal opt out mogelijkheden om de assymetrische situatie te compenseren. We krijgen een verdeling van taken tussen de ECB en de Nationale Toezichthouders, waarbij rekening wordt gehouden met subsidiariteit, proportionaliteit, praktische werkbaarheid en geloofwaardigheid van het systeem.